Tri a pol mesiaca je Slovensko predmetom brutálnej, diskreditačnej kampane kvôli novele zákona o štátnom jazyku. Podpredseda EPP Orban v júli v Rumunsku povedal, že maďarská zahraničná politika musí riešiť túto otázku ako vážny prípad casus belli, čo v preklade znamená dôvod na vojnu. O týždeň neskôr bývalý maďarský ombudsman pre národnostné menšiny Jenö Kaltenbach povedal, že všetky menšiny v Maďarsku sa dostali na konečný bod straty identity, ich príslušníci neovládajú svoj jazyk, nepoznajú vlastnú minulosť.

Veľkomaďarských nacionalistov nezaujímajú práva menšín v Maďarsku, ale len práva maďarskej menšiny v iných štátoch. Aj nevinní ľudia, ktorí žijú na juhu Slovenska, sa tak stali rukojemníkom týchto nacionalistov a ich sna o politickom znovuzjednotení maďarského národa.